Wir befinden uns mitten im Reformprozess der Gemeinsamen Agrarpolitik, und das Europäische Parlament in seiner neuen Rolle als Mitgesetzgeber wird morgen den ersten Verordnungstext aus dem Reformpaket über die Verteilung der Direktzahlungen für das Übergangsjahr 2013 verabschieden. Das ist gut so, und das ist etwas Besonderes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Berichterstatter Luis Capoulas Santos für seine sehr gute und vor allem zügig durchgeführte Arbeit.

Daher war es von besonderer Bedeutung, dass eine schnelle Einigung zwischen Parlament und Rat herbeigeführt wurde. Die Kontinuität der Finanzierung ist für die Mitgliedstaaten entscheidend, darum ist das rechtzeitige Inkrafttreten der Übergangsregelung für das Jahr 2013 so wichtig. Denn der zurzeit gültige Verordnungstext über Direktzahlungen gilt auch im Jahr 2013, einige der Finanzbestimmungen darin allerdings nur bis